Responsibility to protect le meilleur document de mon point de vue jamais rédigé, à la demande des Nations unies, à propos de la corrélation entre pauvreté, insécurité, mauvaise gouvernance, guerre inter ou intranationale, avait il y a quinze ans déjà décrit de façon pertinente la problématique actuelle. Si je ne peux que saluer la bonne volonté des responsables de la Commission, du Service européen pour l'action extérieure, de Mme Mogherini et de la présidence luxembourgeoise, qui se sont investis dans la préparation du sommet de La Valette, il y a lieu cependant de rester dubitatif quant à l'enthousiasme des États membres, pour dire le moins, à assumer leurs responsabilités dans la mise en œuvre des conclusions du sommet. Les États membres,

Mais qu'attendons nous en tant que parlementaires européens pour inviter les États membres à venir rendre des comptes devant notre Parlement de la façon dont ils entendent honorer leur engagement pris à Monterey et renouvelé en 2015 dans le cadre du consensus européen pour le développement à Addis Abeba.

On fait du surplace, la seule chose qui bouge, c'est l'échéance. On voit poindre à l'horizon la solution, tout en précisant que l'horizon est une ligne qui recule au fur et à mesure que l'on avance. Quand arrive le délai de répondre à ses engagements, le Conseil repousse l'échéance de quinze ans.